Tak ako už vo svojom úvodnom vystúpení naznačil pán kolega Zahradil, hovoríme o veľmi významnej podnikateľskej skupine, ktorá pôsobí v Európskej únii a ktorá zamestnáva v Európskej únii obrovský počet našich občanov. Venujeme jej strašne veľa papierovania a robíme veľa uznesení, ale výsledok je zatiaľ veľmi slabý a, povedal by som, nedostatočný.

Myslím si, že naozaj treba ísť takouto cestou, pretože najmä v tejto oblasti cezhraničného pôsobenia sú tie rezervy najväčšie. Podľa môjho názoru by bolo potrebné v rámci týchto aktivít ešte posilniť aj takú aktivitu, ktorá by sa venovala poradenstvu stavovských organizácií, ktoré by mali poskytovať svojim členom informácie o tom, aké sú rozdielne pravidlá v iných krajinách v rámci Európskej únie, a pripravili ich prípadne na pôsobenie v zahraničí. Možno aj do tohto by mohla Európska únia investovať a pomôcť týmto stavovským organizáciám zriadiť takéto informačné pracoviská, ktoré by túto aktivitu podporili.